Herr Präsident! Apropos gründliche Vorbereitung des Energiegipfels und politische Schwerpunkte Herr Reul, wie finden Sie das denn, dass Herr Oettinger heute in einem großen Interview in der FAZ in Deutschland die Europäische Union vor zu ehrgeizigen Zielen für erneuerbare Energien warnt?

Und zur gründlichen Vorbereitung des Themas Energieeffizienz Wie finden Sie das denn, dass der Energieeffizienz Aktionsplan noch in den Schubladen ist und der Gipfel das eigentlich gar nicht hätte beraten können?